In Parijs heeft de islam wederom op beestachtige wijze zijn ware gezicht laten zien, het gezicht van het kwaad. Dat maakt me verdrietig maar vooral ook boos.

Boos, omdat ik me afvraag wanneer u stopt met het zoeken van excuses voor het islamitische terrorisme. Het probleem is niet de economische crisis, de werkloosheid of het zich niet thuis voelen op school. Het westen wordt frontaal aangevallen en u komt met voorstellen om terrorisme te bestrijden met bewustwordingscampagnes, voorlichting op scholen en theedrinken met imams.

Dat los je niet op door je kop in het zand te steken voor de gevaren van de islam.

En wil je naar Syrië, ga, maar kom vooral niet meer terug. En tot slot, nationale staten moeten hun grenzen sluiten en de vrijheid en veiligheid van hun inwoners verdedigen.